Monsieur le Président, Monsieur le Président Christofias, chers collègues, la République de Chypre prend la présidence du Conseil à un moment décisif pour l'Europe. Je l'ai rappelé ici même, pas plus tard qu'hier, le Conseil européen a consacré trente réunions à la crise économique, et ce n'est pas terminé. Trente réunions et tout juste le début d'un plan d'action la semaine dernière.

Une présidence qui, je l'espère, convaincra ses vingt six partenaires à se décider en faveur d'une Europe intégrée, d'une Europe politique, d'une Europe enfin souveraine, parce qu'enfin unie.

Le défi, c'est celui de la compétitivité de notre économie et du chômage, qui bat des records avec 11 en moyenne. L'occasion à saisir, c'est de faire ce que les États de la zone euro auraient dû faire depuis le début, c'est à dire mener une politique économique commune, une politique de l'équilibre budgétaire et, aussi, surtout, une politique d'investissement à long terme. Monsieur le Président Christofias, même si vous et moi sommes issus de partis politiques radicalement opposés, mon groupe soutient les priorités de votre présidence. J'ai surtout retenu une expression qui m'est très chère la méthode communautaire. Et là, je sais que je peux compter sur vous. Comme vous, le groupe du parti populaire européen souhaite que l'Union européenne soit plus efficace, plus pertinente, plus performante et renoue avec la croissance. Sur cette base, il faut agir. Agir en profitant du 20e anniversaire du marché unique, à l'automne, pour terminer enfin le travail commencé sous Jacques Delors, et mettre en œuvre au plus vite l'Acte pour le marché unique. Agir en appliquant pleinement la directive sur les services. Agir en créant un véritable marché unique du numérique. Agir encore en allégeant les charges qui pèsent sur nos petites et moyennes entreprises. Toutes ces mesures sont génératrices de croissance, donc génératrices d'emplois.

Il est un autre aspect fondamental de votre présidence la négociation sur le cadre financier pluriannuel. Mon groupe espère et souhaite que les choses avancent de ce point de vue au cours de ce semestre, en ayant conscience que le budget européen est un budget d'investissement, un budget de croissance et aussi un budget d'emploi. Investir à vingt sept dans les infrastructures, investir à vingt sept dans les réseaux d'énergie ou encore dans l'éducation, la recherche et l'innovation, les politiques de cohésion, la sécurité alimentaire, et vous avez parlé de l'aide alimentaire aux plus démunis, je crois, et sur ce dossier là aussi vous avez tout mon soutien. Voilà également une réponse crédible et tangible à la crise. La présidence chypriote trouvera dans le Parlement européen un interlocuteur actif et engagé sur ces perspectives financières, pour autant que le budget prévu soit suffisant et adapté aux besoins.

Hier, la vice présidente de la Commission européenne, Viviane Reding, a fait part de sa vive préoccupation. Je la cite Devant les récentes attaques contre l'indépendance de la Cour constitutionnelle de ce pays, un système judiciaire indépendant qui fonctionne bien est une condition préalable pour une confiance mutuelle dans le secteur de la justice en Europe. Mon groupe partage les préoccupations de la Commission et j'ai moi même, la semaine dernière, fait part de mes inquiétudes face au fonctionnement actuel de la démocratie en Roumanie.